Herr Präsident! Jede weitere Nation, die über Nuklearwaffen verfügt, ist eine Bedrohung für das empfindliche weltweite atomare Gleichgewicht.

Daher muss man überlegen, die Sanktionen erneut zu lockern.

ein Embargo iranischer womöglich auch russischer Energieträger machen das neue US Schiefergas für uns bedeutender, aber auch teurer.

Daher bin ich für eine Öffnung der diplomatischen Gespräche und für eine friedliche Verhandlungslösung mit dem Iran.